forseti vill tilkynna að borist hefur bréf frá fjármála og efnahagsráðuneytinu þar sem óskað er frests til þrettánda febrúar næstkomandi til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali